Herr Präsident! Vielen Dank, ich habe mich gemeldet, weil wir noch Zeit zur Verfügung haben ganz kurz. Allen, ob in meiner Fraktion oder in anderen Fraktionen, die diesem absolut freien Milchmarkt das Wort reden, möchte ich aber ins Stammbuch schreiben Dann müssen wir ab 2015 auch die historischen Zahlungen pro Hektar abschaffen.

Dann müssen wir ab 2015 für alle Milcherzeuger auch die gleichen Hektarprämien in der ersten Säule bezahlen. Und da werden wir interessante Diskussionen bekommen. Zweite Anmerkung, was den Markt anbelangt Hier müssen wir Erzeuger und Verarbeiter gegenüber dem Handel stärken.

Es kann nicht sein, dass die Milcherzeuger und die Verarbeiter hier Prämien zahlen müssen, Listungsrabatte zahlen müssen, dass die Zahlungen immer mehr verlängert werden auf inzwischen bis zu 100 Tage, das kann nicht sein. Hier, Herr Kommissar Dalli, müssen wir einschreiten, damit wir die Erzeuger und die Milcherzeuger insgesamt stärken.